Señor presidente, me alegro de que la Comisión haya dado el paso de presentar este documento y poner encima de la mesa este debate, porque evidentemente la globalización es una realidad, el proteccionismo no es la solución y lo que es una opción es cómo queremos que sea. Y, desde luego, si la globalización no es justa, si no es inclusiva, si no reparte igualdad de oportunidades, si no reparte los beneficios para todos y si deja a alguien atrás, lo que será es el final de un futuro para los muchos millones de personas que ven su situación amenazada, porque no ven capacidad de empleo en ese porvenir. Y la globalización, como su nombre indica, requiere políticas globales.

Todos los gobiernos nacionales, regionales, locales se tienen que implicar, pero todas las políticas de la Comisión también. Si no actúan de la mano la política industrial, la política de innovación, la política social para dar oportunidades de empleo y protección a las personas, me temo que no ganaremos esta batalla.